hún heldur nú áfram því ég tala hér fyrir skýrslu samstarfsráðherra norðurlandanna um störf norrænu ráðherranefndarinnar árið tvö þúsund og þrettán skýrslan nær yfir það samstarf ráðherra og ráðuneyta sem tengjast ráðherranefndinni og er formlega bundið í norrænum samningum þá er í þessari skýrslu gerð grein fyrir norrænu samstarfi forsætis og utanríkisráðherra sem er bæði náið og víðtækt þó þeir starfi ekki saman undir formerkjum ráðherranefndarinnar það er þakkarvert hvað þessi skýrsla hefur verið unnin í góðri samvinnu allra ráðuneyta í henni er einmitt leitast við að draga saman það helsta sem unnið var á árinu hins vegar er náttúrlega þannig eins og þeir sem hafa komið nálægt norrænu samstarfi þekkja vel er samstarfið á vettvangi norrænu ráðherranefndarinnar afskaplega víðtækt þannig að það er engin leið til þess að ná að gera því tæmandi skil í svo stuttri skýrslu ég vil endilega hvetja þá sem hafa áhuga á að kynna sér nánar einstaka þætti norræns samstarfs að fara á netið á vefsíðan sem er vefsíða sem norræna ráðherranefndin er með og þær þúsundir skýrslna sem norræna ráðherranefndin gefur út á hverju einasta ári þannig að það eru nokkur atriði hins vegar sem ég mundi sérstaklega vilja fara yfir sem ég tel að hafi borið hæst bæði það sem varðar okkur íslendinga sérstaklega og einnig hvað það varðar störf ráðherranefndarinnar hér heima einkenndist árið að sjálfsögðu á lokasprettinum að undirbúningi fyrir formennsku okkar í norrænu ráðherranefndinni tvö þúsund og fjórtán ég vil hér þakka sérstaklega háttvirtum þingmanni katrínu jakobsdóttur sem er forveri minn í starfi sem samstarfsráðherra norðurlandanna fyrir þá frábæru vinnu sem hún innti af hendi í þessu starfi og þau þrjú formennskuverkefni sem við höfum verið að vinna að er eitthvað sem við getum virkilega þakkað henni fyrir á fundi samstarfsráðherranna í febrúar kynnti einmitt ísland þrjú umfangsmikil formennskuverkefni sem var samkomulag um í ríkisstjórn að yrði þungamiðjan í formennskuáætlun okkar við tókum þá ákvörðun á miðju ári um endanlega ákvörðun um að ráðast í verkefnin eftir að samstaða hafði tekist í viðkomandi ráðherranefndum um fýsileika þeirra en það hefur fylgt því talsverð vinna að kynna þau á norræna vísu og vinna þeim fylgi í norræna samstarfskerfinu samkvæmt nýju fyrirkomulagi í norrænu fjárlögunum

skilyrði fyrir því að fá þessa fjármuni í þessi formennskuverkefni er að um er að ræða umfangsmikil og pólitískt mikilvæg verkefni og þetta er töluverð breyting frá því sem þetta var áður þegar formennskuárið einkenndist af stuttum verkefnum og ráðstefnum sem þurfti að eiga upphaf sitt og endi innan formennskuársins þannig að samhliða þeim formennskuverkefnum sem við erum með nú er náttúrlega líka í gangi verkefni sem svíþjóð startaði á síðasta ári og við munum síðan halda áfram að vinna að okkar verkefnum á næsta ári þegar danmörk tekur við formennsku af okkur í norrænu ráðherranefndarinnar stærsta formennskuverkefni íslands er norræna lífhagkerfið eða nordbio eins og það nefnist á skandinavísku með þessu verkefni er verið að beina kastljósinu að uppbyggingu og eflingu lífhagkerfisins á norðurlöndunum hvernig við getum unnið gegn hvers kyns sóun á lifandi auðlindum svo sem við framleiðslu og neyslu á matvælum og hvernig við getum fundið leiðir til að skapa ný verðmæti og atvinnutækifæri á grundvelli þessara lifandi auðlinda okkar þetta verkefni sem byggist á þessari nýsköpun á grundvelli lífrænna auðlinda er að okkar mati afgerandi þáttur í að ná markmiðum norrænu ríkisstjórnanna um grænan hagvöxt og sjálfbæra þróun og er þungamiðja í formennsku íslands við viljum leggja okkar af mörkum til þess að markmið um nýskapandi norðurlönd nái fram að ganga þar sem við náum betri gæðum og skilvirkni með samvinnunni þetta er þverfaglegt verkefni og að framkvæmd verkefnisins hér heima koma umhverfis og auðlindaráðuneytið atvinnu og nýsköpunarráðuneytið og mennta og menningarmálaráðuneytið ég vil sérstaklega nefna að undir mennta og menningarmálaráðuneytinu er mjög spennandi verkefni sem kallast biophilia það byggir á hugmyndafræði söngkonunnar bjarkar guðmundsdóttur um hvernig þú getur notað nýjar aðferðir nýjar kennslufræðilegar aðferðir til þess að kenna börnum mjög áhugavert og spennandi verkefni það er síðan náttúrlega flottar stofnanir sem eru að vinna með okkur í þessu verkefni á borð við matís hafrannsóknastofnun landgræðsluna og umhverfisstofnun ég vil nefna sérstaklega því eins og ég nefndi hér hvernig við getum raunar

gífurlegan fjölda af fólki ef við mundum reyna að hætta að fleygja mat þetta er fyllilega í samræmi við áherslu norðurlandaráðs en baráttukonan selina juul fékk einmitt umhverfisverðlaunin

ári það verður varið tíu milljónum danskra króna til verkefnisins í heildina af talsvert öðrum toga er verkefnið nordic playlist eða norræni spilunarlistinn hér er á ferðinni verkefni sem tengist tónlist hvernig við getum stutt við skapandi greinar sem eru í mikilli sókn á norðurlöndunum þarna er hugsunin að nota þá nútímatækni í fjölmiðlum samfélagsmiðlum og netmiðlum til að koma á framfæri norrænni popptónlist jafnt innan norðurlandanna sem utan það er útflutningsskrifstofa norrænnar tónlistar nomex sér um verkefnið sem var hleypt af stokkunum í byrjun árs og hefur þegar farið fram úr björtustu vonum hvað varðar athygli og fylgi og heimsóknir á netinu hérna meðal almennings þannig að á heimasíðu verkefnisins er hægt kynna sér það nýjasta í popptónlist á norðurlöndunum þar sem vinsælast hverju sinni þar sem áhrifafólk tónlistarmenn eru að mæla með og hvað má telja að sé líklegt til vinsælda og eigi eftir að ná langt

skapandi greinar svo sem bókmenntir norrænar bókmenntir kvikmyndir og sjónvarpsefni og að sjálfsögðu annað tónlistarefni en nútíma eða popptónlist það ákveðið að veita tveimur milljónum króna til verkefnisins á þessu ári sem verður einkum varið til þess að kynna það vítt og breitt menn eru að vonast til þess að með stuðningi norrænu ráðherranefndarinnar geti þessi vefsíða orðið sjálfbær þegar stuðningnum lýkur að þessum þremur árum loknum þriðja verkefnið sem er haldið utan um í velferðarráðuneytinu er hin svokallaða velferðarvakt sem byggir á íslensku velferðarvaktinni sem var sett á laggirnar fljótlega eftir bankahrunið tvö þúsund og átta og kreppuna sem

stjórnvöld voru að velta fyrir sér hvernig ætti að bregðast við var leitað einmitt til frænda okkar á norðurlöndin og reynt að skoða hvað þeir hefðu nýtt eins og til dæmis í finnlandi það var sem sagt ákveðið að setja á stofn þessa velferðarvakt þar sem þú ert með stjórnvöld ráðuneyti sveitarfélög frjáls félagasamtök og þeir sem eru að sinna velferðinni í samfélaginu þetta vakti töluverða athygli þannig að menn voru sammála því að þarna væri ákveðið norrænt notagildi norrænn virðisauki sem er alltaf verið að leita eftir og með norrænu velferðarvaktinni er ætlunin að greina þau viðbrögð og félagslegu aðgerðir sem gripið hefur árið til í kjölfar fyrri krepputímabila á norðurlöndum sjá hvaða aðgerðir tókust vel hvað tókst síður vel og hvaða afleiðingar það hafði að aðhafast ekkert eða kannski að aðhafast eitthvað þarna er hugsunin að búa til velferðarvísa sem er líka verið að vinna að hér á íslandi fyrir norðurlöndin það sem við kannski erum að vonast til þess að við búum til ákveðinn gagnabanka þekkingar á því hvað er það sem virkar að takast á við kreppu og átt velferðarkerfið til þess að sama skapi vonumst við til þess að við þurfum ekki að nýta þessa þekkingu því ekki viljum við óska þess að nokkurt norrænt ríki þurfi að ganga í gegnum það sem við höfum verið að ganga í gegnum yfirumsjón með verkefninu er í velferðarráðuneytinu eins og ég sagði það verður unnið í samvinnu norrænna háskóla og rannsóknarsetri á því fagsviði sem um ræðir í ár verður þremur milljónum danskra króna til verkefnisins svo að öðru sem er ekki alveg jafn skemmtilegt eins og mörgum hér er eflaust kunnugt hefur norræna ráðherranefndin rekið skrifstofur í höfuðborgum eystrasaltsríkjanna frá árinu nítján hundruð níutíu og eitt með mjög góðum árangri skrifstofur með sams konar hlutverk voru síðar meir opnaðar í pétursborg í rússlandi árið nítján hundruð níutíu og fimm og í kalingrad árið tvö þúsund og fimm var það mat manna að það hefði gengið starfsemi þeirra hefði gengið afar vel þessi tilvist skrifstofunnar í rússlandi er byggð á sameiginlegri viljayfirlýsingu mikilli rússneskra stjórnvalda og norrænu ráðherranefndarinnar eru þær skilgreindar sem frjáls félagasamtök samkvæmt rússneskri löggjöf þessi staða hefur ári ákveðið áhyggjuefni fyrir norrænu ráðherranefndin frá upphafi það hefur borð reynt árum saman að fá henni breytt þannig að skrifstofurnar fái diplómatíska stöðu þetta hefur ekki gengið eftir þrátt ári ádrátt rússneskra stjórnvalda þar um eftir að ný löggjöf tók gildi í rússlandi sem boðar hert eftirlit með frjálsum félagasamtökum í landinu hefur ráðherranefndin fylgst vel með þróuninni og aukið kapp verið lagt á að reyna að breyta þessari lagalegu stöðu þó stjórnvöld hafi fullvissað ráðherranefndina um það að áhyggjur þeirra vegna þessarar nýju löggjafar væri ástæðulausar gerðist það hins vegar svo á vormánuðum í fyrra að embætti saksóknara þar í borg mætti í eftirlitsferð á skrifstofu ráðherranefndarinnar þar sem var krafist afhendingar ýmissa gagna tilgangur heimsóknarinnar var víst að ganga úr skugga um að ekki væri um pólitíska starfsemi að ræða norræna ráðherranefndin lítur þetta mjög alvarlegum augum og telur að það sé nú komið í mjög neikvæðan farveg það hafa átt sér stað viðræður milli rússneska utanríkisráðuneytisins og norrænu ráðherranefndarinnar undanfarna mánuði staðan er nú þannig að rússar þvertaka fyrir að breyta stöðu skrifstofunnar ráðherra nefndin hefur ekki tekið ákvörðun um næstu skref en það sem menn eru sammála um að í versta falli þyrfti hreinlega að loka rússnesku skrifstofunum sem ég mundi telja að væri óheillavænlega þróun skrifstofurnar og það starf sem þær inna af hendi nýtur mikillar velvildar og stuðnings bæði almennings og borgaryfirvalda í pétursborg og kalingrad og áhersla í starfi þeirra er einkum að greiða fyrir samstarfi norrænna og rússneskra félagasamtaka auk þess að efla margvíslegt annað samstarf milli rússneskra og norrænna borgara ég tel að það sé mjög mikilvægt að ráðherrar sjái sér fært að taka þetta mál upp þegar þeir eiga þess kost að hitta rússneska ráðamenn ég vil líka aðeins nefna hér að það var tekin ákvörðun um það að leggja niður eina elstu stofnun norræns samstarfs norræna lýðheilsuháskólann í gautaborg

norrænt samstarf er í stöðugri endurskoðun það er verið að hagræða í rekstrinum og það var mat ráðherranefndarinnar að það væri ekki nauðsynlegt lengur

það væri verið að bjóða upp á sambærilegt nám nú í öðrum norðurlöndum á vegum landanna

verkefnið sem skólinn hefur sinnt og tengjast rannsóknum og þekkingarmiðlun lýðheilsu verða færð til norræna velferðarsetursins og til nordforsk það hefur alltaf verið leiðarljósið að norrænu samstarfi er grundvallarreglan um norrænt notagildi eða norrænan virðisauka nordisk nytta eins og þeir segja í svíþjóð þannig að ef við getum náð fram samlegðaráhrifum með því að vinna sameiginlega að mikilvægum samfélagsverkefnum á norrænt samstarf rétt á sér annars ekki það held ég að hafi svo sannarlega átt við orðið um norræna lýðheilsuháskólann hann hafði svo sannarlega gert sitt en nú er kominn tími til þess að loka honum hins vegar eru þeir ráðherrar sem sitja í ráðherranefnd um heilbrigðis og velferðarmál algjörlega sannfærðir um mikilvægi þess að það þurfi að styrkja samstarfið ég hef nefnt sem dæmi að mér finnst mjög einkennilegt sem ráðherra í velferðarráðuneytinu hér sem ráðstafar um tæpum helming af fjárlögum ríkisins að bera saman skiptingu fjárveitinga í norrænu ráðherranefndinni þar sem um fjögur prósent fara í málefni sem snúa að heilbrigðis og félagsmálum ég held að það sé einmitt miklir möguleikar að finna þennan norræna virðisauka sem við tölum um í samstarfið á þessu sviði þá kem ég að skýrslu sem svíinn bo thunberg hefur verið að vinna að hugsunin með henni er að hvernig sé hægt að takast á við sívaxandi álag á velferðarkerfið á heilbrigðiskerfið því er spáð að útgjöld til heilbrigðisþjónustu munu margfaldast á næstu áratugum því skiptir miklu máli fyrir öll norðurlöndin að finna leiðir til að auka skilvirkni færni og afkastagetu og stuðla að sem mestum gæðum heilbrigðisþjónustunnar það er eitthvað sem einkennir öll norðurlöndin er það að við erum með úrvals heilbrigðisþjónustu við erum að mörgu leyti með sambærileg heilbrigðiskerfi ég held að það sé virkilega mikil tækifæri hvað varðar að leita aukins samstarfs á þessu sviði ég vonast til þess að bo thunberg muni koma með róttækar tillögur muni koma með spennandi tillögur á þessu sviði við höfum verið að nefna til dæmis samstarf okkar á sviði lyfjamála og lyfjainnkaupa samstarf um greiningu og meðhöndlun sjaldgæfra sjúkdóma hvernig við getum samnýtt dýran sjúkrahússbúnað og líka síðan hvernig við getum auðveldað flæði á milli landanna eftir þjónustu þetta held ég að sé allt fyllilega í samræmi við þær áherslur sem hafa einkennt norrænt samstarf áratugum saman norræn samvinna hefur skilað okkur íslendingum mjög miklu við getum jafnt vegabréfasamstarf sameiginlegan vinnumarkað norðurlandasamning um almannatryggingar samkomulag um æðri menntun og yfirlýsingu um málstefnu norðurlandanna þetta eru áfangar sem samstarfið náði á upphafsárum sínum af nýrri áföngum má nefna umhverfismerkið svaninn næringarvottunina skráargatið það má líka nefna kannski sem er mjög nýlegt dæmi frábært samstarf fjármálaráðherranna um samvinnu við upplýsingaskipti við skattaskjólsríki þar sem sameiginlegir samningar við fjörutíu ríki hafa skilað norrænu ríkjunum milljörðum í skatttekjur sem annars hefðu horfið í skattaskjól mér skilst að fjármálaráðherrann ákveði að setja þá litlu fjármuni sem þeir höfðu í þetta eina verkefni það hefur verið með gífurlega ávöxtun ef við getum orðað það þannig og skipt miklu máli þannig að norrænt samstarf stendur vel það nýtur mikils stuðnings og velvildar það má benda á að í gallup könnun sem birtist nýlega þar kom fram að stuðningur við norrænt sambandsríki mældist fjörutíu og sjö prósent ef slíkt stæði til boða á meðan stuðningur við e s b mældist tuttugu og átta prósent á sunnudag er dagur norðurlandanna á þeim degi fyrir fimmtíu og tveimur árum komu fulltrúar ríkisstjórnar norðurlandanna saman í þinghúsinu í helsinki og undirrituðu sáttmála sem er ígildi stjórnarskrár norræns samstarfs og er í daglegu tali nefndur helsinki sáttmálinn við höfum öll þjóðríkin hafa breyst mikið frá því sáttmálinn var undirritaður við höfum leitað samstarfs með öðrum þjóðum eftir sem áður stendur

mjög sterkt tilbúið til þess að aðlagast og takast á við áskoranir tryggja það að við náum fara okkar sameiginlegu hagsmunum og komum okkar norrænu

til leiða það stendur svo sannarlega óbreytt ég er algjörlega sannfærð um það að